Signor Presidente, onorevoli colleghi, in un mondo globalizzato non possono mancare regole certe e condivise, regole che la Cina spesso e volentieri non applica. Non parliamo solo di tutela dei diritti umani ma di correttezza in ambito commerciale e di investimento. Mancanza di questa correttezza la si vede nei noti esiti negativi, compresi i milioni di prodotti contraffatti o non conformi che dall'Oriente arrivano in Europa o la fase dei recenti casi di dumping. Più volte ho richiamato l'attenzione sulla pericolosità di alcune pratiche commerciali e più volte ho rivolto l'attenzione alla modalità di svolgimento degli investimenti nei due paesi. L'Europa ha investito in Cina molto di più di quanto la Cina abbia investito in Europa e non esiste nessuna vera clausola di reciprocità. Un accordo con Pechino presuppone regole comuni che devono essere rispettate, sia nel settore degli investimenti che negli altri, per evitare che si ripetano gli errori del passato che hanno posto l'Europa in svantaggio negli accordi con altri partner economici.